hér sé haldið áfram í kvöld og framundir miðnættið en þar sem við erum enn þá í fyrstu ræðum þingmanna um sjálf fjárlög íslenska ríkisins þá tel ég með engum hætti vera hæfandi að slíkar ræður séu fluttar að næturlagi þess vegna spyr ég forseta hvort hann óski heimildar til miðnættis ef svo er þá eru engar athugasemdir við það og ekki óskað atkvæðagreiðslu um það en

þá óska ég eftir atkvæðagreiðslu um það og minni á það að allt það argaþvarg sem varð um þá ákvörðun hér í gær skilaði okkur ekkert áfram í umræðunni og þær tvær klukkustundir sem farið var inn í nóttina þær styttu ekkert umræðuna heldur þvert á